Ich möchte mit dem Wasser beginnen. Wasser ist im wörtlichen und im übertragenen Sinne ein Elixier unseres Lebens. Mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und mit ihren Tochterrichtlinien haben wir ein Instrument geschaffen für europaweit gute Gewässerqualität. Auch Phosphat ist ein zentraler Baustoff des Lebens, ohne den nichts auf dieser Welt existieren kann. Er ist jedoch endlich. Und die hochwertigen Phosphatquellen neigen sich dem Ende zu. Mit der Novelle der Detergenzienverordnung und dem Phosphatverbot in Haushaltswaschmitteln erreichen wir nun zwei Ziele. Wir reduzieren auf der einen Seite den Verbrauch dieser wertvollen Ressource Phosphat, und wir beugen auf der anderen Seite gleichzeitig der Eutrophierung unserer Gewässer vor. Wasser ist grenzenlos. Aber die Wasserqualität und die Wasserhärte in den einzelnen Mitgliedstaaten sind sehr unterschiedlich. Das bedeutet, dass es auch unterschiedliche Maßnahmen geben muss. Es gibt zum Beispiel in der Ostsee oder auch an der Donau ein großes Phosphatproblem. Andere Staaten haben durch gute Kläranlagen die Phosphatbelastung der Gewässer im Griff. Phosphat wird herausgefiltert und für die Wiederverwendung aufbereitet. Allerdings gilt der alte Grundsatz Vorsorge ist besser als Nachsorge! Wenn wir also auf den Einsatz von Phosphaten in Waschmitteln verzichten können, dann sollten wir das auch tun. In meinem Heimatland Deutschland gibt es bereits seit zwanzig Jahren keine Phosphate mehr in Waschmitteln. Das beweist, dass es auch ohne geht. Handlungsbedarf für die Umstellung auf phosphatfreie Waschmittel besteht besonders in den Ländern mit einer schlecht ausgebauten Abwasserreinigung vor allem in Süd und Osteuropa. Ich begrüße daher, dass wir nun ein EU weites Verbot von Phosphaten in Waschmitteln ab 2013 durchsetzen können. Auf Initiative des Parlaments nimmt der Rat nun auch die Forderung des Parlaments nach einem Phosphatverbot in Geschirrspülmaschinenmitteln ab 2017 an. Durch dieses klare Verbot erhöhen wir den Innovationsdruck auf die Firmen, und sie sind in der Pflicht, in den nächsten fünf Jahren gute, phosphatfreie Maschinengeschirrspülmittel zu entwickeln. Bereits heute gibt es gute Alternativen, die in manchen Mitgliedstaaten mit weichem Wasser schon vermarktet werden. Deswegen lässt die neue Verordnung den Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit, ein früheres Verbot schon vor 2017 einzuführen. Im Vergleich zu anderen Eintragsquellen wie dem menschlichen Stoffwechsel ist der Eintrag aus Geschirrspülmitteln sehr gering. Im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaft muss jedoch, wo immer möglich, auf den Einsatz von Phosphaten verzichtet werden. Ich bedanke mich beim Berichterstatter, Bill Newton Dunn, für die gute Arbeit und bei der polnischen Ratspräsidentschaft für ihren vermittelnden Einsatz und natürlich auch bei der Kommission für die gute Vorlage. Wir haben ein gutes Ergebnis erreicht, und wir können mit gutem Gewissen in der ersten Lesung abschließen.